Cabrnoch nous dise qu'il n'est pas auteur de la résolution et que son groupe l'ait inscrit en tant qu'auteur, mais bon, je ne vais pas bouffer mon temps de parole sur ce genre de détail. Il y a un an, des centaines de personnes descendaient dans les rues de Bakou pour réclamer des réformes démocratiques. Le gouvernement a réagi par une vague de répression. Il a jeté en prison les militants et les partisans de l'opposition à l'origine de ces manifestations.

Candidat à la présidentielle d'octobre 2013 contre le président autocrate Aliyev, Ilgar Mammadov n'est donc que le dernier exemple en date de ces arrestations politiques. À l'heure où nous nous élevons, à juste titre, contre les violences policières en Turquie, il ne faut pas oublier qu'il y a deux mois de cela, les autorités azerbaïdjanaises utilisaient, elles aussi, des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser des manifestants pacifiques. C'est la cinquième fois que nous nous penchons sur la situation en Azerbaïdjan depuis

Quelles sont nos exigences?

Le même type de négociations sur un accord d'association était en cours avec la Tunisie de Ben Ali. Les négociations sur un accord d'association n'ont plus aucun sens avec ce pays.